Ja, okej, glede na glede na celotno situacijo seveda postaja absurdno, absurdno je tudi to, minister, da ni ne želite niti v sklepnem delu te debate vsaj pač povedati, da se ne strinjate, še enkrat, ali pa mogoče, glede na trenutno debato, kakšen argument več. Ne vem, nekam molčeči ste danes, ni to v naši, v vaši, naravi, tako da me preseneča. Zdaj, tisto, kar je pa bila ključna, ključ oziroma bi moral biti ključ današnje razprave, je v bistvu, po eni strani, mislim, da smo proti zaključku razprave vedno bolj to videli, po eni strani status državnega zbora. Kolegica iz SMC je rekla, da v bistvu je vlada tista, ki bi morala imeti vse pristojnosti in da smo v državnem zboru za to, da, postavljamo vprašanja, ministrom in ministricam, ne. Mislim, da je to zelo tvegana in nevarna pot, je pa res, da se je, status državnega zbora v zadnjem mandatu, pa verjetno tudi že prej, se je začelo, zelo, začel degradirati in to, da si sami sebi jemljemo določene pristojnosti, v, tudi v raznih KPK primerih ali pa kaj podobnega, je zelo nevarno za pot demokracije v tej državi. To je ena stvar. Druga, ključna ali, "osiščna" točka, ki bi morala biti, predmet današnje razprave, je pa neka stopnja demokratičnosti. Zdaj je Franc povlekel na dan še zgodbo o tem, da še vedno nimamo magnetogramov vlade ne, in vlada je izrazito nedemokratičen organ oziroma netransparenten organ. Tam se za zaprtimi vrati odloča o resnih zadevah in gotovo je napotitev vojakov na neko tuje ozemlje, mislim da, eno od, pomembnejših, glede na to da, če citiram: "Gre za, državotvorno področje v tej državi." Tako da državni zbor bi pravzaprav moral biti bolj udeležen v teh postopkih. Ne nazadnje ima večjo legitimnost, saj je neposredno izvoljen na volitvah, da bi o tem odločal. Ne glede na to, kot je rekel prej, Matjaž, da bi morali sprejemati odločitve tudi o tem, ali se mogoče kdo ne bo več vrnil od koderkoli, ampak mislim, da bi ta, pritisk tudi na poslance verjetno povzročil tisto, kar je bilo nekje na začetku rečeno, se pravi, da bi morali o takšnih stvareh razmišljati bolj, trezno in bolj, bolj razumno, kar se seveda zdaj ne dogaja. Zdaj, govora je bilo o stroki. Mislim, da vsako gradivo tako ali drugače pride delno opremljeno s strani stroke v tale državni zbor, in ne predstavljam si, da bi vlada pošiljala, neko napotitev v v misije v tujini, na podlagi nekih pavšalnih ocen ali česarkoli, ampak verjetno bi to prišlo kot vsakršno, drugo vladno gradivo z nekimi ocenami, stališči, mnenji, in tako dalje, ne, kar je v osnovi, neka podlaga za kakršnokoli odločanje. Saj mislim, da tudi zakoni, niso čisto vsi napisani kar tako čez palec, razen kakšnih tobačnih pa podobnih, ki so bolj kot ne, lobistični, ampak pustimo zdaj to ob strani. Tako da, tisto, kar je pride na koncu, in to je odločitev, je pa v vsakem primeru politično dejanje. Saj je tudi že kakšen vladni zakon zgodilo, da ga državni zbor ni prejel, ni sprejel, in, te odločitve so vedno, so vedno politične in ne morejo biti drugače kot politične in tudi danes bomo glasovali o neki odločitvi, ki nima prav veliko veze z neko strokovno javnostjo ali pa z nekimi strokovnimi argumenti, ampak je politična odločitev. Ali bo državni zbor tisti, ki bo imel pristojnost, da napotuje vojake, je politična odločitev. Politična odločitev, ki ste jo v koaliciji zapisali tudi v koalicijski sporazum, in takrat v tisti sobi so bili, pogajalci tako SD-ja tako Desusa, tako LMŠ-ja, tako SAB-a, in smo bili prisotni tudi mi, ko smo se pogovarjali o tem, ali bi sodelovali ali pa dali podpis pod to koalicijsko pogodbo. Pa takrat recimo mislim, da je bil, doktor Pikalo ni rekel: "Ja, ja, mi smo absolutno proti, temu, da bi to počeli, ne." Tako, da gre tudi za zavezo političnih strank, ki tvorijo trenutno vladno koalicijo k temu, da se to vprašanje reši na tak način. Se pravi, tako da se, tako kot je bila zapisana, novela v prejšnjem mandatu, pristojnost jasno poda, oziroma prenese iz vlade na državni zbor. In kot rečeno, tule nenazadnje je tudi ustava tista, ki, na neki način narekuje ali pa usmerja v to, v to, v to smer. In, pravzaprav gre tudi za to, koliko resno se misli, stvari, ki se jih zapiše, ne. Zdaj, če je bilo to v koalicijsko pogodbo dodano zato, ker je to mogoče navzven izgledalo všečno ali pa zato, ker, se je razumelo, da bo to, kakorkoli olajšalo kakšno drugo odločitev, je potem to, in to sem že danes izpostavil, dajanju obljub ali pa zavez, s figo v žepu. In, tisto, kar je ključno, še enkrat, je to, da bi s takšnim postopkom, javnosti, predvsem, prebivalkam in prebivalcem, dali možnost, da so seznanjeni vnaprej, oziroma preden se odločitev zgodi, z nameni, ki jih ima Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo ali kdorkoli, s tem, kakšne so, zahteve, zaveze, pričakovanja, predvsem zveze Nato. Matjaž je prej rekel, da bi morali zapisati, da nimajo naši vojaki kaj iskati v tujini. S tem se ne strinjamo v Levici. Imamo misije, Organizacije združenih narodov, ki so bistveno, bolj koristne od teh Natovih ekspedicij, so dejansko miroljubne ali humanitarne, in tam je prav, da seveda tudi sodelujemo. Pri določenih, pri določenih intervencijah, kot smo jih tudi videli pred kratkim, kjer gre recimo za francoske interese v neki regiji, za britanske, ameriške ali pa katere druge, mislim pa, da tule noben pri zdravi pameti ne bi mogel podleči nobeni argumentaciji. Tako da, mislim, da je, gre tu za neki javni interes, za neko ključno vprašanje, ali ima javnost pravico izvedeti, kam želi država pošiljati svoje vojake, in na koncu bi seveda morala tudi, odločitev ali pa pač politična ocena se, se opirati na to, na to vprašanje. Tako da, mi smo to predlagali, mislim, da ne preuranjeno. Kot rečeno, noben od trenutnih, dokumentov ni predvideval, neke široke razprave o tem, tudi Resolucija o strategiji, nacionalne varnosti je bila že krepko v postopku, preden je na predlog, SDS-a bila izglasovana, javna predstavitev mnenj, tako da tudi tule, je bolj kot ne neko iskanje zdaj razlogov, zakaj ne podpreti tega zakona, oziroma začetka tega postopka in zakaj se sploh ne pogovarjati o teh vprašanjih. Ampak okej, to smo že videli. Zaveze so bile, ali pa neke načelna stališča so bila podana, ampak zelo hitro se, požrejo ali pa pozabijo. Skratka, mi vztrajamo, da je to dobra rešitev. Vztrajamo pri tem, da s tem ko so se ljudje odločili, da vstopimo v Nato, to še ni bila bianco menica za to, da lahko Nato diktira karkoli, in da moramo mi temu slediti, in vztrajamo pri tem, da je to, politična odločitev, ki je odločitev v korist, predvsem državljank in državljanov, tako da mi bomo seveda ta zakon podprli, vi pa imate še približno pol ure, da premislite to.